frú forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti menntamálanefndar um frumvarp til laga um leikskóla en eins og sjá má þá hefur nefndin lagt fram

þingskjali númer eitt þúsund og tólf breytingartillögur í tuttugu og þremur liðum

svona meginatriðum þeirra í því nefndaráliti sem ég mæli hér fyrir nefndin hefur fjallað um þetta mál og fengið fjölmarga gesti á sinn fund sem tilteknir eru í nefndarálitinu og það var gerð grein fyrir því hvaða aðilar sendu nefndinni umsagnir vegna þessa máls það má kannski segja það í upphafi ég geri að minnsta kosti tilraun til þess að greiða fyrir umræðunni að það er ýmislegt í þessu nefndaráliti sem ég mæli hér fyrir sem einnig er vikið að í nefndaráliti menntamálanefndar um frumvarp til laga um grunnskólann þannig að til þess að vera ekki að endurtaka sömu atriðin hér í umræðunni þá mun ég vísa hluta af þeim álitaefnum og umfjöllunarefnum sem fram koma í þessu nefndaráliti til umræðunnar um frumvarp til laga um grunnskóla en nefndarálitið er mjög ítarlegt sem fylgir þessu máli það er upp á heilar ellefu síður þannig að það er ítarleg grein gerð fyrir þeim

byrja á því að víkja hér að hlutverki leikskóla og segja það að mikill hluti þess starfs sem fram fer innan leikskólans snýr að umönnun barna menntamálanefnd er sammála mikilvægi þess að gera umönnunarhlutverki leikskóla ekki lægra undir höfði en uppeldis og menntunarhlutverki hans og telur nefndin því áríðandi að það komi skýrt fram í frumvarpinu og leggur til breytingartillögur þess efnis sem háttvirtir þingmenn geta kynnt sér á breytingartillöguskjali þar um önnur grein frumvarpsins fjallar um markmið í leikskólastarfi þar leggur nefndin til breytingu á orðalagi annarrar greinar þar sem lagt er til að hugtakinu kristinni arfleifð íslenskrar menningar verði felld inn í markmiðsákvæðið ég mun nú óska eftir því að umræðu um það atriði verði frestað þar til við fjöllum um grunnskólafrumvarpið enda er nánari grein gerð fyrir því atriði í nefndaráliti um það frumvarp en vísa að öðru leyti til þess sem fram kemur í þessu nefndaráliti en það er fleira varðandi aðra grein sem nefndin leggur til hún telur að málörvun barna á leikskólaaldri sé afar mikilvæg og undirstrikar hlutverk leikskóla í máltöku barna nefndin telur enn fremur að með því að styrkja stöðu íslenskunnar og stuðla að eðlilegri færni í íslensku sé stutt verulega við börn með annað móðurmál en íslensku álítur nefndin að með aukinni áherslu á þetta hlutverk leikskólans sé með sem bestum hætti leitast við að tryggja að leikskólabörn fái þá málörvun sem þau þarfnast á viðkomandi aldursskeiði á undanförnum áratugum hefur samfélagið staðið frammi fyrir miklum þjóðfélagsbreytingum breyttar neysluvenjur aukin kyrrseta og þyngdaraukning er staðreynd í íslensku samfélagi líkt og annars staðar á vesturlöndum í ljósi þessa telur nefndin að mikilvægt sé að sporna við aukinni þróun í þessa átt með því að vekja börn strax á leikskólaaldri til umhugsunar um heilbrigða lífshætti er það álit nefndarinnar að áhersla á heilbrigðisvitund barna eigi heima í ákvæðum laga um leikskóla og leggur fram breytingartillögu þar um leggur nefndin jafnframt áherslu á að allir leikskólar skuli leitast við að bjóða heilnæmt fæði og taka tillit til ráðlegginga lýðheilsustöðvar og manneldisráðs um mataræði og næringarefni ég ætla nú næst að víkja að stofnun leikskóla leikskólastigið er skilgreint sem fyrsta skólastigið hér á landi þótt ekki sé kveðið á um almenna leikskólaskyldu það er jafnframt á forræði sveitarfélaga að starfrækja leikskóla þótt menntamalaráðherra fari með yfirumsjón þeirra málefna sem gildandi leikskólalög og frumvarp þetta taka til í níunda kafla frumvarpsins er fjallað um stofnun og rekstur leikskóla og kemur meðal annars fram að það sé sveitarstjórnar að tilkynna ráðuneytinu þegar það stofnar eða hættir rekstri leikskóla veitir rekstrarleyfi fyrir starfsemi leikskóla eða fellir slíkt úr gildi telur nefndin það skýrt að hér er einungis um tilkynningarskyldu sveitarstjórnar að ræða þessu til stuðnings bendir nefndin á að í athugasemdum við þriðju greinar frumvarpsins kemur fram að ábyrgð menntamálaráðuneytis taki ekki til stofnunar fjármögnunar eða reksturs leikskóla í fyrstu málsgrein þriðju greinar frumvarpsins er aftur á móti sagt að yfirstjórn menntamálaráðherra nái ekki til byggingar og reksturs

á að það sé á forræði sveitarfélaganna sjálfra að stofna leikskóla en ekki einungis að annast byggingu þeirra og rekstur í tuttugasta og fimmtu grein frumvarpsins er að finna heimildarákvæði um rekstur leikskóla til handa öðrum en sveitarfélögum svo sem sjálfseignarstofnunum hlutafélögum eða öðrum viðurkenndum rekstrarformum en slík heimild er bundin við samþykki viðkomandi sveitarfélags í ákvæðinu er gerð sú krafa að í rekstrarleyfi sé meðal annars kveðið á um samskipti eftirlit og skipulag og framkvæmd sérfræðiþjónustu fram kemur í greininni að leikskólar sem starfa á grundvelli slíks leyfis skuli lúta sömu lögum og reglum og aðrir leikskólar sem reknir eru af hálfu sveitarfélaganna sjálfra og að ákvæði stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú eiga við um þær ákvarðanir sem kæranlegar eru samkvæmt þrítugustu greinar frumvarpsins það er um rétt til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar og um aðgang að skóla aftur á móti er tekið fram í greininni að ákvarðanir um gjaldtöku sjálfstætt starfandi leikskóla séu undanþegnar slíkri kæruheimild töluverðar umræður áttu sér stað innan nefndarinnar um þessa heimild lutu þær fyrst og fremst að jafnræðissjónarmiðum hvort tryggt væri að sjálfstætt reknir leikskólar yrðu að hlíta ákvæðum frumvarpsins ásamt ákvæðum um gjaldtöku leggur nefndin áherslu á að þau lög og þær reglur sem eiga við um leikskóla gildi jafnframt um sjálfstætt rekna leikskóla og rekstraraðila þeirra samkvæmt fimmtu málsl fyrstu málsgrein tuttugustu og fimmtu grein frumvarpsins eru ákvarðanir er lúta að gjaldtöku sjálfstætt starfandi leikskóla ekki kæranlegar enn fremur segir í annarri málsgrein tuttugustu og sjöundu greinar frumvarpsins að slíkir leikskólar séu jafnframt undanskildir

í fyrstu málsgrein tuttugustu og sjöundu grein er lögfest sú venjuhelgaða heimild sveitarfélaga að innheimta gjald fyrir dvöl barns á leikskóla sem þó má ekki vera hærra en sem nemur meðalraunkostnaði dvalar hvers leikskólabarns af orðanna hljóðan má ráða að frumvarpinu sé ekki ætlað að veita sveitarfélögum vald til að hafa áhrif á gjaldtöku sjálfstætt rekinna leikskóla í umsögn reykjavíkurborgar kom aftur á móti fram að slíkt

tekur nefndin að mörgu leyti undir með sjónarmiðum reykjavíkurborgar og telur að með því að veita sveitarfélögum vald til að hafa áhrif á fjárhæð gjaldtöku sjálfstætt rekinna leikskóla megi styrkja stoðir jafnréttissjónarmiða er nefndin sammála um að það eigi ekki að vera á valdsviði ríkisins hvort og þá hvernig sveitarfélög kjósa að haga sínum málum og skilyrðum fyrir veitingu rekstrarleyfa slík umræða eigi að fara fram á sveitarstjórnarstiginu telur nefndin því að ekki sé rétt að útiloka sveitarfélög frá því að geta haft áhrif á gjaldtöku sjálfstætt rekinna leikskóla í viðkomandi sveitarfélagi og leggur til

tilliti til þessa og leggur til að gjaldtökuákvæði tuttugasta og sjöundu grein skuli jafnframt ná til sjálfstætt rekinna leikskóla sé kveðið á um slíkt í þjónustusamningi við sveitarfélagið í fyrstu málsgrein tólftu greinar frumvarpsins er að finna ákvæði er varðar gerð leikskólahúsnæðis og þá kröfu um að húsnæðið og aðbúnaður þess skuli tryggja öryggi og vellíðan barna svo sem varðandi húsbúnað hljóðvist lýsingu og loftræstingu nokkur

leikskólahúsnæði og aðbúnað þess í næsta kafla þessa nefndarálits er vikið að mati og eftirliti með gæðum leikskólastarfs en um það eru ítarleg ákvæði í frumvarp sjálfu og í greinargerð með því nefndin leggur til ákveðnar breytingar á þeim kafla frumvarpsins en fram komu athugasemdir frá sveitarfélögunum um það að ákvæði frumvarpsins leiddu til of mikillar skriffinsku og hvað eigum við að segja þunglamalegs kerfis vegna þess að frumvarpið gerði ráð fyrir að leikskólarnir sem eru fjölmargir meðal annars í reykjavík þyrftu að senda slíkar skýrslur árlega til ráðuneytisins undan þessu kvörtuðu sveitarfélögin og ég held ég leyfi mér að segja að nefndin hafi komið til móts við sjónarmið þeirra að því leyti að gera breytingar á ákvæðum þess kafla sem hefur það að markmiði að létta alla stjórnsýslu og skriffinsku í kringum þetta matskerfi allt saman sem frumvarpið kveður á það er að skólanum verði ekki skylt að senda þessar skýrslur árlega til ráðuneytisins til yfirferðar þar ég ætla næst að víkja að starfsfólki leikskóla staða starfsfólks leikskóla og hlutverk þess var eitt af meginumræðuefnum innan nefndarinnar hélst sú umræða í hendur við umræður um níunda og tuttugustu greinar frumvarpsins til laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla ég ætla að leyfa mér að geyma hluta þeirrar umræðu til umfjöllunar minnar um nefndarálit menntamálanefndar vegna frumvarpsins um menntun og ráðningu sem er á dagskrá hér síðar í dag en víkja þá örlítið að öðrum þáttum sem varða starfsfólk leikskóla en að málefnum þeirra er vikið í sjöttu greinar frumvarpsins í fjölda umsagna voru gerðar athugasemdir við heiti þriðja kafla greinarinnar nefndin er sammála þeim athugasemdum sem gerðar voru um að nota orðið starfsfólk leikskóla í stað starfslið leikskóla og leggur til að því verði breytt og samræmt í ákvæðum frumvarpsins í annarri málsgrein sjöttu grein er kveðið á um að leikskólastjóri aðstoðarleikskólastjóri og leikskólakennarar skuli hafa menntun leikskólakennara samanber lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla

skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla leggur nefndin því til að á eftir annað málsl annarri málsgrein sjöttu grein komi nýr málsliður sem kveður á um heimild starfsfólks sem ekki hefur

rétt leikskólastjóra og leikskólakennara til símenntunar þau sjónarmið komu fram hjá einstökum nefndarmönnum að eðlilegra væri að ákvæði um símenntun ættu almennt heima í kjarasamningum en ekki í lagaákvæðum enda sé um samningsatriði að ræða hins vegar komu umsagnir í þá átt að tryggja þyrfti að til staðar væri sambærilegur símenntunarsjóður fyrir leikskólakennara og til er fyrir grunnskólakennara og jafna þannig stöðu þeirra frekar enn fremur kom fram hörð gagnrýni frá verkalýðshreyfingunni um stöðu annars starfsfólks leikskóla en leikskólakennara og rétt þeirra til símenntunar telur nefndin rétt að árétta að ekki sé hægt að skipta starfsfólki leikskóla í tvo hópa með þessum hætti mikill hluti starfsfólks á leikskólum landsins hefur ekki leikskólakennaramenntun en nefndin telur að mikilvægt sé að veita því starfsfólki möguleika til að þróa sig og styrkja í starfi ekki sé hægt að greina svo á milli starfsfólks leikskóla að einungis hluti þeirra eigi kost á símenntun fyrir því séu gild jafnræðissjónarmið leggur nefndin til þá breytingu á frumvarpinu að ekki einungis leikskólastjórar og leikskólakennarar eigi kost á símenntun heldur allt starfsfólk leikskóla það eru auðvitað fleiri atriði hér í nefndaráliti sem nefnd eru varðandi starfsfólkið en ég ætla nú að víkja að og vísa til umfjöllunar um fimmtu grein í það sem fram kemur í nefndarálitinu en að víkja að þriðju málsgrein sjöttu grein í þriðju málsgrein sjöttu grein er að finna nýmæli þar sem kveðið er á um að óheimilt sé að ráða til starfa á leikskóla einstakling sem hlotið hefur refsidóm fyrir brot gegn tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga en í kaflanum er fjallað um kynferðisbrot er þar jafnframt kveðið á um að við ráðningu skuli liggja fyrir sakavottorð viðkomandi einstaklings eða heimild til handa leikskólastjóra til að afla upplýsinga úr sakaskrá á blaðsíðu sjö átta og níu í nefndarálitinu er gerð býsna nákvæm grein fyrir sjónarmiðum nefndarinnar og þeim umræðum sem fóru fram um þennan þátt málsins innan nefndarinnar ég ætla almennt að vísa til þeirrar umfjöllunar og hvet háttvirtir þingmenn til þess að kynna sér þá umfjöllun ég hygg að nefndin sé sammála um að það sé rétt stefna að haga löggjöf með þeim hætti að þeir einstaklingar sem hafa gerst brotlegir við kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga og hlotið dóm fyrir að það sé ekki æskilegt að þeir starfi á leikskólum ég held að allir nefndarmenn geti tekið undir þetta það voru auðvitað sjónarmið uppi um leiðir að þessu markmiði það var nefnt að í núverandi barnaverndarlögum er gengið skemur en frumvarpið gerir ráð fyrir þar sem tiltekið er að starfsmenn barnaverndarnefnda megi ekki hafa brotið gegn þeim ákvæðum kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga sem beinast að börnum í æskulýðslögum sem samþykkt voru hér á síðasta kjörtímabili er gerð sambærileg krafa að einstaklingar sem brotið hafa gegn löggjöf um ávana og fíkniefni eru jafnframt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum útilokaðir frá því að starfa með ungu fólki samkvæmt þeim lögum niðurstaða nefndarinnar var að fara þá leið sem lögð er til í frumvarpinu og við rökstyðjum þá niðurstöðu okkar í þessum kafla göngum út frá því sjónarmiði að nauðsynlegt sé að tiltaka allan kynferðisbrotakaflann vegna þess meðal annars að það komu fram efasemdir um að ef farin væri sú leið sem kveðið er á um í barnaverndarlögunum væri hugsanlegt að hlutir eins og barnaklám vörslur barnakláms félli utangarðs ef svo má segja ef ákvæðið væri túlkað þröngt og nefndin taldi að það væri bara hreinlega ekki á það hættandi og betra að taka þá stærra skref í þessu samhengi en styttra og útiloka þá sem hafa gerst sekir um vörslu barnakláms að þeir séu jafnframt útilokaðir frá því að vinna á leikskólum og annast umönnun barna og ég held að ég þurfi ekkert að gera neitt frekari grein fyrir þeim sjónarmiðum þetta eru sjónarmið sem ég hygg að allir skilji og hafi skilning á á blaðsíðu níu í nefndarálitinu er fjallað um sérfræðiþjónustu þar segir samfélagslegt gildi menntunar er ótvírætt en hún er líka mikilvæg forsenda þess að einstaklingur geti fótað sig í nútímasamfélagi og getur skipt sköpum um möguleika hans til að sjá sér og sínum farborða og njóta annarra grundvallarréttinda í mörgum alþjóðasamningum sem ísland er aðili að er fjallað um mikilvægi menntunar og rétt til menntunar sem dæmi má nefna mannréttindayfirlýsingu og barnasáttmála sameinuðu þjóðanna mannréttindasáttmála evrópu alþjóðasamning um efnahagsleg félagsleg og menningarleg réttindi og salamanca yfirlýsinguna jafnframt er vinna hafin við að fullgilda sáttmála sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðra sem undirritaður var af hálfu íslands þrítugasta mars tvö þúsund og sjö það sem er sameiginlegt með þessum samningum er jafn réttur allra einstaklinga til menntunar enn fremur er í stjórnarskránni kveðið á um rétt allra til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi samanber aðra málsgrein sjötugustu og

sjöundu grein að ávallt skuli leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og heilbrigðis og félagsþjónustu ef aftur á móti kemur í ljós að viðkomandi einstaklingur þarf á slíkri þjónustu að halda að henni verður ekki fullnægt innan almennrar þjónustu skal hann fá þjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðra þótt börn eigi ekki skýlausan rétt á

vegna fötlunar tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun eiga rétt á henni innan leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga í sextándu grein laganna er jafnframt kveðið á um að ráðgjafar og sálfræðiþjónusta sveitarfélaga skuli veita foreldrum barna og starfsfólki leikskóla nauðsynlega ráðgjöf og þjónustu sautjándu grein laganna setur enn fremur þá skyldu á rekstraraðila leikskóla að þeir skuli byggðir og reknir þannig að þeir geti sinnt fötluðum börnum í áttunda kafla frumvarpsins er fjallað um sérfræðiþjónustu og stoðkerfi leikskóla í tuttugasta og fyrstu grein sem byggð er á sextándu grein gildandi laga er kveðið á um stuðning sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leikskólabörn og foreldra þeirra sem og við starfsemi leikskóla og starfsfólk hans í tuttugasta og aðra grein sem byggð er á fimmtándu grein gildandi laga má sjá að börnum er tryggður réttur til handleiðslu sérfræðinga í þeirri aðstoð og þjálfun sem viðurkenndir greiningaraðilar telja þau þurfa í ákvæðunum frumvarpsins er mælt fyrir um skyldu sveitarfélaga til að ákveða fyrirkomulag sérfræðiþjónustu en jafnframt stuðla að því að hún geti farið fram innan leikskólans enn fremur er það í höndum leikskólastjóra að samræma störf þeirra sem sjá um málefni einstakra barna og eiga samráð við foreldra og félagsþjónustu sveitarfélaganna sé þess þörf nefndin telur að með þessum breytingum og víðari hugtakanotkun sé réttur barns betur tryggður en í gildandi lögum í umsögnum sveitarfélaga eru gerðar athugasemdir við um þessar auknu skyldur sem þessi kafli frumvarpsins setur á þau og meðal annars bent á að ýmis sú þjónusta sem leikskólabörn eiga rétt á sé á höndum ríkisins en ekki sveitarfélaganna sem hafi ekki skipulagsvald yfir öllum þeim sérfræðingum sem börn eiga rétt á handleiðslu frá í athugasemdum við tuttugustu og aðra grein kemur aftur á móti fram að sá réttur sem barn hefur til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar lýtur sömu viðhorfum og gert er ráð fyrir í dag samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og lögum um almannatryggingar telur nefndin því að undirstrika verði að þótt sveitarfélög skuli stuðla að því að þjónustan geti farið fram innan leikskóla þurfa sumir einstaklingar slíka þjálfun að ekki er mögulegt að þjálfa viðkomandi í skólahúsnæðinu aftur á móti ítrekar nefndin að sveitarfélög skuli stuðla að því að þjónustan geti farið fram innan leikskólans það er svo í höndum leikskólastjóra að samræma

og er því ætlað gera leikskólastjóra kleift að samræma sérfræðiþjónustu viðkomandi barns við stundaskrá og vikuáætlanir þess og gera vinnuviku barnsins sem heildstæðasta í því skyni er nauðsynlegt að samhæfa þá sérfræðiþjónustu sem veitt er af sérfræðiþjónustu sveitarfélags og öðrum sérfræðingum til dæmis á heilbrigðissviði sem annast viðkomandi barn fram hefur komið í máli fulltrúa menntamálaráðuneytisins að starfandi sé nefnd á vegum ráðuneytisins sem hefur það hlutverk að skilgreina betur störf og þjónustu við fötluð börn í leik og grunnskólum óháð því hver veitir þjónustuna í starfi þeirrar nefndar hefur áhersla verið lögð á að leik og grunnskólar gegni lykilhlutverki í samræmingarvinnu á þessu sviði og að sérfræðiþjónustan geti farið sem mest fram innan skólanna sjálfra telur nefndin rétt að árétta að þessi skylda leikskólastjóra nær til samræmingar á störfum þeirra sem sjá um hvert einstakt barn innan leikskólans enn fremur er það álit nefndarinnar að kveða þurfi skýrar á um að sé þess þörf skuli leikskólastjóri hafa samráð við félagsþjónustu sveitarfélaga vegna málefna einstakra barna vill nefndin jafnframt árétta að eðlilegt sé að leikskóli samræmi störf á sviði sérfræðiþjónustu leikskóla þrátt fyrir að rekstur leikskóla sé ekki skyldubundið hlutverk sveitarfélaga þar sem allt að níutíu og fimm prósent barna á aldrinum fjögurra til fimm ára eru í leikskóla leggur nefndin því til breytingar á tuttugustu og aðra grein frumvarpsins mér þótti nauðsynlegt að fara ítarlega yfir þessi ákvæði um sérfræðiþjónustuna vegna þess að í þessu frumvarpi og í þeim frumvörpum sem við ætlum að ræða hér í dag um leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla er verið að reyna að stíga eins stór skref og möguleg eru til þess að auka sérfræðiþjónustu við þau börn sem hana þurfa ég held að ég megi segja að í þessum frumvörpum öllum komi fram mjög virðingarverð viðleitni til þess að koma til móts við sérþarfir þeirra barna sem starfa og vinna í skólakerfinu það á við um leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla og það er algjörlega óháð því í hverju þessi sérfræðiþjónusta er fólgin það á sem sagt það sama að gilda yfir alla í sextándu grein frumvarpsins frú forseti er að finna nýmæli um skyldu sveitarstjórna til að koma á gagnvirku samstarfi milli leikskóla og grunnskóla meginforsendan fyrir þessari skyldu er að tryggja að samstarf og samvinna ríki á milli þessara skólastiga svo að aðlögun og undirbúningur leikskólabarna fyrir nám í grunnskóla verði sem allra best þetta er í algjöru samræmi við þau grundvallarsjónarmið sem frumvörp um leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla byggja á það er að auka samfellu í skólastarfi milli skólastiga og á þeim grundvelli byggir sú nálgun sem fram kemur í frumvarpinu varðandi upplýsingagjöfina það er að upplýsingar um barn gangi á milli einstakra skólastiga hins vegar telur nefndin að það sé mikilvægt að líta til gerir meginsjónarmiða sem lög um meðferð persónuupplýsinga kveða á um það er að það sé mörkuð sú stefna að ekki sé um að ræða upplýsingagjöf sem getur talist annað en nauðsynleg það er við leggjum það til að upplýsingagjöfinni verði þannig háttað að á milli skólastiganna fari upplýsingar um einstök börn sem nauðsynlegar eru vegna stöðu þeirra innan skólakerfisins ég vil að lokum frú forseti vekja athygli á síðasta kafla þessa nefndarálits sem varðar foreldra leikskólabarna ég ætla ekki að lesa upp það sem þar stendur en þar koma meginsjónarmið níundu grein frumvarpsins þar sem er kveðið á um rétt foreldra sem ekki tala íslensku eða nota táknmál innan leikskólakerfisins og við reynum að hnykkja á þeim rétti og tryggja réttarstöðu þessara hópa og það er gert í frumvarpinu og nefndin reynir að árétta þau réttindi í sínu nefndaráliti ég vil bara að lokum frú forseti segja að

stjórnmálaflokkanna í menntamálanefnd fyrir utan paul nikolov sem var fjarverandi við afgreiðslu málsins kjartan eggertsson háttvirtur sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi í stað jóns magnússonar og hann samþykkur álitinu háttvirtir þingmenn einar már sigurðarson pétur h blöndal guðbjartur hannesson höskuldur þórhallsson ragnheiður ríkharðsdóttir katrín júlíusdóttir og kolbrún halldórsdóttir rita öll undir þetta nefndarálit kolbrún halldórsdóttir og höskuldur þórhallsson með fyrirvara sem þau auknu gera hér grein fyrir ég held að ég verði svona í lokin að þakka nefndarmönnum fyrir gott samstarf um þetta mál og ég leyfi mér að segja að það hafi tekist vel til við að leiða saman og samræma sjónarmið einstakra nefndarmanna burtséð frá því hvaða stjórnmálaflokkum þeir tilheyra ég vil meina að í þessu nefndarstarfi hafi verið gengið bara býsna langt eins langt og mögulegt var til þess að sætta sjónarmið og einnig til þess að verða við þeim fjölmörgu athugasemdum sem við fengum við meðferð málsins í nefndinni ég vil því þakka nefndarmönnum fyrir samstarfið við vinnslu þessa máls og ekki síður þeim sem að málinu komu og að lokum ritara nefndarinnar unni kristínu sveinbjörnsdóttur sem vann alveg geysilega fínt starf fyrir þá sem sæti eiga í þessari nefnd frú forseti